og í rauninni hluti af því frumvarpi sem við ræddum hér áðan um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða samferða um það mál með þessu frumvarpi er lagt til að aðilar sem fá úthlutað leyfi til strandveiða greiði sérstakt strandveiðigjald að fjárhæð fimmtíu þúsund krónur sem komi til viðbótar almennu gjaldi til leyfis við strandveiðar gert er ráð fyrir að tekjum af strandveiðigjaldinu renni til þeirra hafna landsins þar sem afli sem fenginn er við strandveiðar hefur verið landað fiskistofu innheimtir gjaldið og skal hún á grundvelli aflaupplýsinga greiða höfnum þeirra hlut eftir lok veiðitímabilsins hlutfall þeirra hafna skal vera það sama og hlutfall hafnarinnar er í heildarafla sem fenginn var við strandveiðar og landað var hjá viðkomandi höfn á tímabilinu skal aflinn reiknaður í þorskígildum samkvæmt skráningu fiskistofu voru fimm hundruð níutíu og fimm leyfi gefin út á síðasta fiskveiðiári og var afla strandveiðiflotans landað á fimmtíu og fimm höfnum á þeim tíma sem strandveiðar eru stundaðar þurfa starfsmenn hafnanna sérstaklega smærri hafna að vera viðbúnir aukinni umsýslu sem fylgir strandveiðum og þykir því rétt að koma til móts við hafnir hvað þetta varðar með því að láta gjaldið renna til þeirra verð fjöldi leyfa til strandveiða á ári svipaður og því síðasta á bilinu fjögur hundruð sextíu til sex hundruð leyfi má gera ráð fyrir að tekjur af strandveiðigjaldinu nemi tuttugu til þrjátíu milljónir króna sem mun verða greitt til hafnanna eftir lok veiðitímabilsins og bætir fjárhagsstöðu hafnanna um fjárhæðina en eins og kunnugt er eiga mjög margar minni hafnir við verulega rekstrarerfiðleika að stríða þetta er inntak þessa frumvarps herra forseti ég vil aðeins nota tækifærið hér og víkja að þeim atriðum sem háttvirtur þingmaður einar kristinn guðfinnsson kom að varðandi þetta mál sem við höfum verið að ræða hér um stjórn fiskveiða og tengist þessu máli hérna vorum að ræða hérna áðan varðandi um óunninn afla og það að háttvirtur þingmaður veit áherslur mína í þeim efnum það er ekki gert ráð fyrir því að fara að liðka fyrir útflutningi á óunnum afla eða gámafiski ef það er eitthvað sem þarf að kveða skýrar á um í þeim frumvörpum sem hér er um það bara treysti ég sjávarútvegsnefnd til að skoða það eins og aðra þætti í þessum frumvörpum sem hér eru lögð fram ég vil vekja athygli á því af því háttvirtur þingmaður minntist á svokallað gámaálag sem er lýtur það fyrst og fremst að þeim fiski og þeim höfnum þar sem ekki er um samræmda vigtunaraðferð að ræða sem annars er gert ráð fyrir og ef ekki menn ekki geta gert það með þeim hætti sé heimilt að leggja gámaálag á en það kemur nú kannski ekki mikið þessu máli við ég vildi bara nefna þetta herra forseti hér ég eins og ég segi treysti háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd til þess að fara nánar í þau atriði sem hér er um að ræða og ef það eru einhver atriði sem betur mega fara í þessu frumvarpi treysti ég háttvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd fyrir því þannig að ég legg til að lokinni þessari umræðu verði því vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar